podpredsednica za besedo. Spoštovani minister! Najprej najlepša hvala, da ste uspeli priti danes na to sejo, se posvetiti mojemu vprašanju, kajti danes ste se udeležili razvojnega sveta kohezijske regije vzhodne Slovenije na Ptuju. Jaz mislim, da, ste dobili dobra izhodišča, in upam, da jih boste tudi upoštevali, kajti vzhodna kohezijska regija v primerjavi z zahodno je bistveno drugačna, ampak to mogoče na eni izmed naslednjih sej, vam bom mogoče tudi na to temo postavila vprašanje. Danes pa tema črpanje evropskih sredstev. V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodite, ste nedavno prejeli pismo Evropske komisije, v katerem vas opozarjajo za na možnost začasne zaustavite plačil evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun. Razlog za to naj bi bile pomanjkljivosti v informacijskem sistemu Ema, kar ste, cenjeni minister, v aprilu že tudi napovedali. V svojem javnem odzivu na pismo Evropske komisije ste sporočili, da imamo dva meseca časa za pripravo odziva, prav tako pa ste poudarili, da potencialna začasna zaustavitev plačil iz bruseljskega proračuna ne bi vplivala na izplačilo upravičencev, saj se ta zalagajo iz sredstev državnega proračuna, nato pa se izvajajo povračila iz prejetih sredstev. Spomniti se moramo, da se sistem za črpanje evropskega denarja vzpostavlja že dobrih pet let. V njem še vedno prihaja do pomembnih težav, denimo na področju sistemskih kontrol, čeprav smo samo za razvoj in nadgradnjo informacijske tehnologije do zdaj porabili že kar ena cela štiri milijone evrov in stroškov še danes ni konec. Februarja SVRK sklenil še dobrih osemsto tisočakov težko štiriletno pogodbo za nadgradnjo in vzdrževanje sistema. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Kdaj lahko pričakujemo, da bodo težave z računalniškim sistemom odpravljene in ne bodo več ovirale učinkovitega črpanja evropskih sredstev? Zaradi zadržanih bruseljskih izplačil in zalaganja s strani države naj bi po vašem mnenju izvajalci projektov ne bi smeli biti prizadeti. Kolikšna je vsota, ki bi jo moral zadolžiti ali oziroma založiti slovenski proračun zaradi zadržanih izplačil? Kakšne bodo posledice zamud in zadržanih izplačil za tiste izvajalce EU-projektov, ki niso del javnega sektorja in zato ne morejo računati na avtomatično in brezobrestno kreditiranje iz državne zakladnice? In zadnje. Ali je realna možnost, da zadržanih plačil Slovenija sploh ne prejme in kaj boste storili, da preprečite to napoved? Hvala lepa.